Wir haben also wirklich mit sehr, sehr vielen Betroffenen gesprochen. Insofern kann man sagen Der Bericht, den wir nun vorlegen, ist gut geerdet. Er ist realistisch und er geht über den Kommissionsvorschlag hinaus. Zunächst Wir brauchen eine verbindliche Regelung, damit wir ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in Aufsichtsräten, unter den nicht geschäftsführenden Direktoren haben. Es sind vor allem jene europäischen Länder besonders erfolgreich, die bereits verbindliche Regeln eingeführt haben Frankreich beispielsweise oder das leuchtende Beispiel Norwegen, das wir immer wieder zitiert haben.

Diese Regulierung, die uns fehlt, also auch dieses Element der geschlechterspezifischen Diversität kann, soll und wird dazu beitragen, dass Standarddenkmuster entsprechend geändert und die Old Boys´ Networks zerschlagen werden können.

So steht es auch im Kommissionsvorschlag.

beauftragt werden, dann soll dieses Prinzip sich wie ein roter Faden durch das ganze Verfahren durchziehen. Ich habe es schon erwähnt Es geht darum, die Old Boys´ Networks zu zerschlagen, nämlich dass mehr oder weniger Männer, die den gleichen Anzug Geschmack haben, den gleichen soziokulturellen Hintergrund haben, teilweise auch gleiche Unternehmensvorstellungen haben, letztlich das Geschehen im Aufsichtsrat dominieren. Das ist nicht zielführend für Unternehmen. Es geht also bei diesen Verfahren darum, dass sie gut sind für Frauen, aber auch gut sind für Männer wenn wir diese objektiven Kriterien anwenden also gut sind für die Qualität der Aufsichtsräte und damit gut sind für Unternehmen! Beim Anwendungsbereich sind wir nun über den Kommissionsvorschlag hinausgegangen. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass alle börsennotierten Unternehmen entsprechende Regeln anwenden sollen, mit Ausnahme der Klein und Mittelbetriebe und jener Betriebe, deren Anteil geringer als 10 ist, wenn es um das unterrepräsentierte Geschlecht also de facto die Frauen geht. Wir gehen darüber hinaus. Die kleinen und mittleren Unternehmen sind nach wie vor ausgenommen. Ich bedaure das persönlich, denn bei diesen Unternehmen handelt es sich durchaus um Unternehmen, die beachtliche Größe haben können 250 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beispielsweise. Das ist allerdings zum gegebenen Zeitpunkt politisch nicht durchsetzbar. Das heißt, wir belassen es bei dieser Ausnahme. Darüber hinaus allerdings möchten wir keine Ausnahmen vorsehen.

Dementsprechend brauchen wir für das sachlich nicht gerechtfertigte Kriterium dieser 10 Klausel entsprechend keine Rücksicht nehmen. Ein kurzes Wort zu den Familienunternehmen. Diese geistern auch immer wieder herum Ich habe große Sympathie für Familienunternehmen, allerdings gibt es auf europäischer Ebene keine brauchbare Definition, auch in den Nationalstaaten nicht. Dementsprechend ist es auch nicht gerechtfertigt, diese vom Anwendungsbereich auszunehmen, noch dazu, wenn man bedenkt, dass gerade die größten Unternehmen ich denke an Lego beispielsweise oder noch viele andere Große auch damit ausgenommen werden und somit die ganze Regelung an sich nicht besonders zielführend sein kann. Und schließlich noch zu den Sanktionen Wir sehen Mindestsanktionen vor und gehen damit über den Kommissionsvorschlag hinaus. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Und dementsprechend sind natürlich die Mitgliedstaaten herzlichst eingeladen, auch darüber hinauszugehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

der Ausschluss beim Zugang zu den Mitteln aus den Strukturfonds. Zusammenfassend Wir sind realistisch geblieben. Wir haben versucht, nicht nach den Sternen zu greifen das würde ich sehr gern tun, indem wir uns beispielsweise die Vorstände vornehmen. Das können wir jedoch in einem nächsten Schritt tun. Jetzt gilt es, insbesondere an den Rat zu appellieren der leider nicht anwesend ist, wie ich gerade sehe dieses Thema wesentlich ernster zu nehmen!